Ma tahaksin rõhutada seda, et see võitlus, mis praegu käib, see on ju võitlus väärtuste vahel. Rünnatakse Euroopa kultuuri, rünnatakse Euroopa väärtusi, mitte kristlust, vaid neid Euroopa väärtusi, mis on pärit Prantsuse revolutsioonist vabadust, vendlust ja võrdsust neid põhimõtteid, mis on pärit Kanti filosoofiast, eetikat, universaalset eetikat, valikuvabadust, ja seda kõike tehakse, jah, usu katte all, kuid tegemist on samasuguse fundamentalismiga, nagu Euroopa on isegi näinud. Me mäletame natsismi, me mäletame kommunismi ja need kõik olid seotud just nimelt ka noorte inimeste ajupesuga, kõikide nendesamade terroristlike vahenditega jne. Me ei peaks imestama, me peaksime mõtlema ajaloolisele kogemusele, kuidasmoodi noori on ajupestud. Neid noori, kes igatsevad mingite teiste väärtuste järele või kes tunnevad ennast halvasti omaenda ühiskonnas, omaenda kodus, on kerge võita ajupesuga. Ja sellepärast me peaksime mõtlema justnimelt sellele, kuidasmoodi Euroopa haridust, kuidasmoodi Euroopa meediat, kuidasmoodi meievahelisi suhteid kujundada, muuta selliseks, et nad on veenvad, usaldusväärsed ja ausad. Ja siin ma tahaksin öelda ka, et sellesama võitluse esimesteks ohvriteks võime olla meie ise siin, kui meie hakkame üksteise vastu võitlema samade meetoditega, kui me hakkame üksteise suhtes kasutama neid samu stereotüüpe.